Ja, jaz vas popolnoma razumem, spoštovani minister, ker naprej sem povedala, ja, da bom zlorabila, ker v bistvu eno je javni interes, stoprocentna, gospodarska javna služba v državni lasti, se pravi, mora zagotavljati javni interes. Problem je pri tem, da ostajajo na obrobju, oziroma v odročnih krajih, se poslovalnice zapirajo. Ker so starejši ljudje, ki štiri pa pol kilometre enostavno ne morejo prebroditi, in priti tja do tiste poštne poslovalnice. Konkretno govorim sicer na primeru, ampak sva, resnično, niti ne želim, polemizirati o konkretnih primerih, kajti ni samo, ta, področje problematično. V prejšnjem tednu smo bili oziroma štirinajst dni nazaj smo bili informirani, da v Mariboru ta problem. Zdaj, sem dobila informacijo celo, da v Kočevju so ti problemi. V bistvu to je eskaliralo zdaj po celi Bili smo pred dvema letoma, pred ukinjanjem teh poslovalnic, sedaj se to nadaljuje - jaz ne vem, kam bomo še šli. Sem pa videla ja, da je bila Pošta Slovenije z odločbo, v preteklem, letu imenovana za izvajalce univerzalne poštne storitve za obdobje od prvega šestega dva osemnajst do enaintridesetega, petega dva tisoč triindvajset, kar posledično pomeni, da lahko še več pričakujemo ukinjanja teh poštnih poslovalnic. Jaz srčno upam, minister, da se boste zavzeli, da se to ne bo dogajalo in, da bomo, omogočili vsem, dostopne, dostopen javni interes in dostopne, poštne storitve. Res pa tudi je, to, kar ste navedli, da, se zmanjšujejo poštne storitve kot poštne storitve, vendar paketna dostava in paketi, se še pa vedno, vedno in vedno več jih je, in jih tudi občani dajejo, ampak starejši občan, če kakršenkoli paket pošlje svojemu domačemu, enostavno ga ne more poslati, zaradi tega, ker starejši ljudje ne morejo do pošte. Mi imamo med eno in, drugo pošto, konkretno, o kateri govorim, štiri pa pol kilometre. Nekateri ljudje niti do, avtobusnega postajališča ne morejo priti. Poslužujemo se zdaj tega, da smo, bomo poskušali uvesti, prevoz iz, samega mesta v v v center, Ruše recimo, ker konkretno govorim o Ampak to ni rešitev, tu se mora to mora lokalna skupnost, svoje stroške zagotavljati, da bomo tem občanom zagotovili enako dostopnost do poštnih storitev. Hvala. Hvala lepa, gospa poslanka.